Le Conseil est conscient du risque de pauvreté que courent les personnes exerçant une activité d'aide bénévole, qui les amène à réduire leur participation au marché du travail.

Conscient des problèmes rencontrés par ces personnes qui ont interrompu leur carrière avant de prendre en charge des tâches d'aide non rémunérées, le Conseil a encouragé les États membres à veiller à ce que le cas de ces personnes soit pris en compte dans les régimes de retraite. Dans sa directive portant application de l'accord cadre révisé sur le congé parental, le Conseil a affirmé par exemple qu'à l'issue du congé parental, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail, ou un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat ou à sa relation de travail. Le Conseil a connaissance du fait que les partenaires sociaux ont été consultés par la Commission sur la possibilité d'adopter de nouveaux types de congé familial, tels que le congé d'adoption ou le congé pour prendre soin de membres de sa famille. Le second aspect porte sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Le Conseil a fait remarquer que la prise en charge de la famille incombe encore largement aux femmes, en particulier du fait de stéréotypes sociaux, liés au rôle des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Dans le cadre du programme d'action de Pékin, le Conseil a adopté, dès 2007, des conclusions sur la question des femmes et de la pauvreté, comprenant une série d'indicateurs qui permettront aux États membres et à la Commission de suivre cette question fondamentale. Dans ses conclusions, le Conseil a dû être conscient de ce que la prise en charge d'activités d'aide non rémunérées, au lieu d'un emploi rémunéré, peut relever d'un choix personnel, mais qu'en raison des inégalités entre les sexes, l'interruption de la vie active pour des raisons familiales s'avère être un problème spécifique aux femmes, qui peut porter atteinte à leur indépendance économique et à leur niveau de protection sociale, en particulier à l'âge de la retraite, lorsque de nombreuses femmes doivent se contenter d'une pension peu élevée. C'est dans cette optique que le Conseil a affirmé qu'il fallait répartir plus équitablement le poids de ces tâches entre hommes et femmes. Il a également indiqué à maintes reprises qu'il importait de disposer d'infrastructures d'accueil des enfants et qu'il fallait mettre en place des services d'aide en faveur des autres personnes à charge. Le vieillissement de la population signifie que le nombre de citoyens âgés dont il faudra s'occuper va augmenter et, dans les conclusions intitulées L'égalité des sexes pour renforcer la croissance et l'emploi, qu'il a adoptées en novembre 2009, le Conseil a souligné l'importance stratégique à long terme de ces questions pour l'Union, y compris d'un point de vue démographique. Il existe incontestablement une corrélation entre un taux élevé d'emploi des femmes, la disponibilité de services d'accueil pour les enfants et les personnes à charge, et des taux de fertilité élevés. C'est pourquoi le Conseil a préconisé l'adoption de politiques permettant aux femmes et aux hommes de mieux concilier le travail, la famille et la vie privée.